Na tom být něčí manželkou samozřejmě není nic špatného. To, že někdo podporuje svého druha ve volbách, to je také v pořádku, ale může tak činit pouze jako soukromá osoba. Nikoliv jako oficiální představitel nebo představitelka Evropské unie. Podle mého názoru tedy došlo tímto vystoupením a tímto avízem k porušení článku 11 a článku 12 kodexu evropského úředníka a žádám, aby tento případ byl vyšetřen. Aby bylo zjištěno, zda dotyčná velvyslankyně měla ke svému jednání souhlas své nadřízené, a pokud neměla, pak aby byly vyvozené příslušné sankce.